Ale fiasko nie musi być klęską, czasami z fiaska trzeba wyciągnąć dobre wnioski i zobaczyć co było tak naprawdę przyczyną. Należy dokonać oceny dotychczasowej strategii negocjacyjnej Unii Europejskiej w sprawie ochrony klimatu, bo trwają przecież przygotowania do przyszłego szczytu w Meksyku w grudniu bieżącego roku. Pytanie czy zwiększać cel redukcyjny skoro dotychczasowy cel w tych negocjacjach nie został osiągnięty?

Musimy ocenić deklarację naszych pozostałych stron podtrzymując przede wszystkim forum konferencji klimatycznej jako główne forum negocjacji porozumienia, niezależnie od krytycznych ocen czy forum ONZ jest właściwe, dobre, sprawne itd. Chcemy zielonej gospodarki, racjonalnej w korzystaniu ze środowiska, rozwijającej nowe źródła energii, nowe technologie jej wytwarzania i oszczędzania. Jednocześnie wiemy, że energia najtańsza to energia niezużyta, a więc racjonalność. I przy tym ostatnie zdanie obniżenie emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych nie dokona się poprzez drogie technologie. Częstokroć to, co mamy w zasobach, a więc lasy i gleby, również mogą być znakomitym miejscem absorpcji i to absorpcji biologicznej i skutecznej.